Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un contesto di continua persecuzione dei difensori dei diritti umani, dal 2013 le autorità saudite continuano sistematicamente ad arrestare, prendere di mira e condannare gli attivisti della società civile, nel tentativo di limitare ulteriormente la libertà di espressione nel paese. Nonostante l'Arabia Saudita abbia promesso una serie di tentativi di riforma volti ad allentare le restrizioni sulle donne, non si tratta di altro se non di fumo negli occhi, una sorta di illusione di libertà proveniente da un governo che agisce in base a principi e presupposti totalmente opposti.

Non stupisce infatti che siano proprio le blogger e le attiviste di spicco ad essere state incarcerate per essere alla guida.

Forse la paura è che le donne inizino a contare qualcosa in uno degli Stati più misogini e retrogradi del pianeta, e questa sì che sarebbe una chiara minaccia al potere in Arabia Saudita.